Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar! Als Mitglied des Petitionsausschusses trete ich dafür ein, gegen nichtverbindliche Regelungen durch das Parlament zu stimmen.

Ich habe mich vergewissert, dass in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits Schritte in diese Richtungen unternommen werden.